Il était censé moraliser l'Union européenne en luttant contre la fraude et la corruption.

L'OLAF a porté atteinte, à de multiples reprises, aux droits de la défense et à la présomption d'innocence. Récemment, l'immunité diplomatique de son directeur a d'ailleurs été levée à la demande de la justice belge. Un comité de surveillance, composé de cinq personnalités indépendantes, est certes chargé de contrôler l'OLAF, mais il n'a pas pu, jusqu'à présent, exercer son rôle pour deux raisons d'abord parce qu'il est dépendant de l'OLAF, qui gère son budget, ensuite parce que le directeur de l'OLAF refuse de le laisser accéder à ses données, ce qui est scandaleux. Je me réjouis donc qu'un texte nous propose aujourd'hui d'améliorer l'indépendance du comité de surveillance, mais j'estime qu'il faudrait aller plus loin. L'OLAF a perdu toute crédibilité en multipliant les persécutions et les abus de pouvoir. En conséquence, il faudrait le supprimer, quitte à le remplacer par un nouvel organisme, pour repartir sur des bases saines.